L'approvazione della relazione sul sistema eCall è un chiaro segnale di sostegno da parte del Parlamento europeo al tema della sicurezza stradale. Nel 2012 sulle strade dell'Unione europea si sono verificati oltre 1 milione di incidenti stradali con